hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um þingsköp alþingis frumvarpið er samið af þingmönnum í þingskapanefnd en málið hefur verið í vinnslu og til meðferðar í nefndinni á yfirstandandi löggjafarþingi flutningsmenn eru auk mín nokkrir þeirra þingmanna sem sátu í nefndinni en rétt er að taka fram strax í upphafi að það sem hér í birtist í frumvarpsformi er sá partur af vinnu nefndarinnar sem tilbúinn var nú í vor og samkomulag var um milli nefndarmanna og þingflokka til að rekja forsögu málsins er rétt að geta þess að með bréfi til forsætisnefndar alþingis frá tuttugasta og níunda júní tvö þúsund og ellefu óskaði þórunn sveinbjarnardóttir þáverandi formaður þingskapanefndar eftir því að á hundrað fertugasta löggjafarþingi yrði kosin ný þingskapanefnd til að fjalla um frekari breytingar á lögum um þingsköp alþingis á þingfundi ellefta október síðastliðin var nefndin síðan kosin í nefndina voru kosnir eftirtaldir alþingismenn ásta r jóhannesdóttir kristján l möller og oddný g harðardóttir frá samfylkingunni árni þór sigurðsson og þuríður backman frá vinstri hreyfingunni grænu framboði ragnheiður e árnadóttir og birgir ármannsson frá sjálfstæðisflokknum gunnar bragi sveinsson frá framsóknarflokknum og birgitta jónsdóttir frá hreyfingunni magnús orri schram tók sæti oddnýjar g harðardóttur í nefndinni í janúar tvö þúsund og tólf á fyrsta fundi nefndarinnar var árni þór sigurðsson kosinn formaður í framhaldi af því var birgir ármannsson kosinn fyrsti varaformaður og ásta r jóhannesdóttir annar varaformaður á fyrstu fundum nefndarinnar var farið yfir helstu verkefni hennar nefndin skipti síðan fljótlega með sér verkum til að hægt væri að vinna að þeim málum sem þingskapanefndin sem starfaði á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi lagði til í nefndaráliti eins og getið er um í þingskjali sautján hundruð níutíu og fjórir fimm hundruð nítugasta og sjötta máli að unnið yrði að verkaskiptingin á milli nefndarmanna var með eftirfarandi hætti í fyrsta lagi var undirhópur um skipulag þingstarfa og reglur um ræðutíma og í honum sátu birgir ármannsson og þuríður backman í annan stað var nefnd um fjárlagaferlið ásamt umgjörð og aðbúnaði fjárlaganefndar og þar sátu magnús orri schram og ragnheiður e árnadóttir í þriðja lagi var starfshópur um vef alþingis umgjörð þingflokka lagaskrifstofu og aðbúnaður þingmanna til dæmis í þingsal og sátu þar kristján l möller og birgitta jónsdóttir í fjórða lagi var nefnd um skiptingu málaflokka á milli fastanefnda og starfshættir nefnda og í þeim hópi sátu ásta r jóhannesdóttir og gunnar bragi sveinsson samhliða þessari vinnu var unnið að ýmsum lagfæringum á þingsköpum flestum tæknilegum af nokkrum starfsmönnum skrifstofu alþingis sem lögðu margt gott til málanna í þeim efnum þegar leið á veturinn urðu nefndarmenn sammála um að forgangsraða verkefnum og því er í frumvarpi þessu aðallega horft til þess að gera ýmsar lagfæringar á þingsköpum alþingis sem eru flestar tæknilegar næsta haust ráðgerir þingskapanefnd að leggja fram annað frumvarp sem tekur á öðrum þeim þáttum sem nefndin hefur fjallað um í vetur varðandi breytingar á lögum um þingsköp alþingis þar verður meðal annars horft til þess að taka á skipulagi þingstarfanna með ýmsum hætti til dæmis með því að fjalla um reglur um ræðutíma þá verður þar einnig fjallað frekar um skiptingu málaflokka á milli fastanefnda og starfshætti nefnda en þá verður heilt löggjafarþing liðið frá því að veigamiklar breytingar voru gerðar á nefndaskipaninni og starfsháttum fastanefnda og því komin nokkur reynsla á það starf

umfangsmeiri breytingar á þingsköpum en þær sem lagðar eru til í frumvarpi þessu og koma til kasta næsta löggjafarþings tækju þá gildi við upphaf nýs kjörtímabils í því frumvarpi sem hér liggur fyrir eru lagðar til nokkrar óhjákvæmilegar breytingar á þingsköpum sem sú breyting að flytja samkomudag alþingis frá fyrsta október til annars þriðjudags í september kallar á það er rétt að rifja upp að í þeirri breytingu sem átti sér stað á síðasta ári með lagabreytingu á síðasta löggjafarþingi var hinn

í stað þess var samkomudegi alþingis flýtt

breytingarnar sem hér eru lagðar til taka hins vegar sumar hverjar mið af þeirri breytingu sem gerð var á síðasta ári eru með öðrum orðum til þess að fylgja þeirri breytingu eftir og laga aðra þætti þingskapanna að þeirri breytingu sem þá var ákveðin það er rétt að nefna að í frumvarpinu eru líka lagðar til nokkrar breytingar á ákvæðum þingskapa sem fjalla um fjárlagafrumvarp og meðferð þess í þinginu sérstaklega í ljósi breytinga sem óhjákvæmilega verða á meðferð frumvarpsins hér á alþingi frá og með næsta löggjafarþingi svo og fjárlagaramma sem ætlunin er að leggja fram á vorin það eru líka breytingar sem koma í kjölfar breytinga sem ákveðnar voru á síðasta ári samhliða þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir eru líka lagðar til breytingar á nokkrum öðrum lögum meðal annars lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað einkum hvað varðar innköllun varamanna greiðslur til aðalmanna og starfskjör varamanna og byggja þær breytingar á reynslu sem er af núverandi fyrirkomulagi og

beinir því til forsætisnefndar að gerðar verði breytingar á reglum um greiðslu þingfararkostnaðar sem lúta meðal annars að útborgun fæðingarstyrks í fæðingarorlofi ákvörðun launa í alvarlegum veikindum maka eða barns ákvörðun fastra greiðslna í forföllum þingflokksformanns formanna og varaformanna þingnefnda og heimild til að byggja á ákvörðun kjararáðs um almenn starfskjör embættismanna og reglum um slysa og ferðatryggingar alþingismanna má segja að þær breytingar sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi og reiknað er með að forsætisnefnd fylgi eftir með útfærslu í frekari reglusetningu séu til þess fallnar að færa starfskjör þingmanna nær því sem gerist með embættismenn í stjórnarráði og ekki er ætlunin að ganga lengra eða veita þingmönnum meiri réttindi en þar er samningsbundið en í ljós hefur komið að réttindi eru ekki að öllu leyti samræmd að þessu leyti en forsætisnefnd er sem sagt falið að setja reglur um útfærslu ákvæða af þessu tagi og gert er ráð fyrir að þær reglur taki mið af því sem gerist með embættismenn í stjórnarráðinu en gangi ekki lengra en þær hvað þessi réttindamál varð ég vil að lokum nefna hæstvirtur forseti að á fundum sínum í vetur hefur þingskapanefnd líka fjallað um nokkur önnur frumvörp sem lögð hafa verið fram á yfirstandandi löggjafarþingi og vísað hefur verið til umfjöllunar nefndarinnar af stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og varða breytingar á starfsemi alþingis og á þingsköpum alþingis í fyrsta lagi er um að ræða tuttugasta og sjöunda mál umræðutími þingmála það mál var rætt í nefndinni og var meðal annars til skoðunar hjá þeim nefndarmönnum sem sérstaklega fjölluðu um þann þátt í öðru lagi var fjallað um tuttugasta og áttunda mál afnám sérstakra álagsgreiðslna á þessu löggjafarþingi nefndin var ekki sammála þeirri leið sem þar er lögð til en leggur hins vegar til í frumvarpinu nokkrar breytingar á lögum um þingfararkaupið en sú breyting er ekki endilega í samræmi við þá tillögu sem fram kemur í tuttugasta og áttunda máli í þriðja lagi er um að ræða fimmtugasta og sjöunda mál um lagaskrifstofu alþingis það mál var rætt í þingskapanefnd og hefur einnig verið til skoðunar hjá þeim nefndarmönnum sem fjallað hafa um vef alþingis umgjörð þingflokka og fleiri slíka þætti í fjórða lagi var fjallað nokkuð um fimm hundruð sextugustu og fimmta mál um meðferð fjárlagafrumvarps má segja að þingskapanefnd hafi í meginatriðum verið samþykk efni þess nefndin beinir því til forseta alþingis að hann leiti eftir því við þingflokksformenn við upphaf næsta löggjafarþings fjárlagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og þrettán verði horft til efnis þess frumvarps þingskapanefnd leggur síðan áherslu á að í kjölfarið verði síðan lagt mat á það hvernig til hafi tekist með það í huga að þá verði hægt að ráðast í breytingar ef vel tekst til að lokum vil ég nefna það hæstvirtur forseti að háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson gegndi embætti formanns þingskapanefndar á þessu löggjafarþingi og stýrði því starfi nefndarinnar sem birtist í þessu frumvarpi vil ég fyrir hönd nefndarmanna færa honum þakkir fyrir hann er þessa dagana

hefur tekið inn varamann og getur því af tæknilegum ástæðum ekki verið flutningsmaður málsins eins og ella hefði verið en er engu að síður ásamt okkur hinum samþykkur efni þessa máls enda var frá því gengið fyrir allnokkrum vikum innan nefndarinnar og var góð sátt um á niðurstöðu sem hér birtist ég vil líka hæstvirtur forseti nota tækifærið og þakka ingvari þór sigurðssyni lögfræðingi á þingfundaskrifstofu alþingis fyrir hans störf en hann hefur gegnt störfum ritara þingskapanefndar og unnið gott starf við útfærslu þeirra breytinga sem hér eru lagðar til ég vil að lokum leggja áherslu á það hæstvirtur forseti að hér er um að ræða ákveðinn áfanga í breytingum á þingsköpum alþingis margar af þeim breytingum sem hér eru lagðar til eru afleiðing eða eftirfylgni vegna breytinga sem voru samþykktar á síðasta sumri

í ákveðnum atriðum sem ég held að þingmenn séu sammála um að þurfi að taka til endurskoðunar til dæmis varðandi nefndaskipan málaflokka nefnda og þess háttar og síðan varðandi ræðutíma og skylda þætti það að ákvæði um þau atriði birtast ekki í þessu frumvarpi er ekki yfirlýsing um að ekki sé ætlunin eða vilji manna að gera breytingar í þá átt

nota þyrfti meiri tíma til að vinna að undirbúningi þeirra breytinga þannig að hægt væri að koma þeim í framkvæmd í sem allra bestri sátt enda eru nefndarmenn sammála um að mikilvægt sé að þingsköpin séu í öllum meginatriðum afgreidd í samkomulagi en ekki í ágreiningi ég legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu ég tel ekki þörf á að óska eftir því að málinu verði vísað til nefndar en vil jafnframt geta þess að ég mun flytja við aðra umræðu litla breytingartillögu vegna ábendinga sem fram hafa komið fyrr í dag um orðalag ákvæðis um stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sem felur það efnislega í sér að tekinn sé af allur vafi um að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd skuli skila áliti til þingsins vegna þeirra skýrslna sem til hennar er vísað þannig að orðalagið verði með þeim hætti að ekki þurfi að leika vafi á um túlkun þess að svo stöddu hæstvirtur forseti lýk ég máli mínu og vona að háttvirtir þingmenn geti sameinast um afgreiðslu þessa máls í dag